Cette critique, d'ailleurs, s'applique à tous les textes du paquet sur les services, qui répondent tous, en fait, à la même logique sous couvert de revoir des aspects de procédure, que ce soit sur la proportionnalité, mais aussi sur les notifications ou sur la mise en place de la carte professionnelle pour les services, on veut priver les États membres de la possibilité de mettre en place des règles pour les professions réglementées, règles qui, faut il le rappeler, n'existent que parce qu'elles correspondent à des raisons impérieuses d'intérêt général aussi importantes que la santé des Européens, la sécurité des consommateurs ou la sauvegarde de l'environnement. Fort heureusement, le travail qui a été conduit par le Parlement permet de limiter, voire de supprimer les visées dérégulatrices de ce texte, en particulier en reconnaissant la spécificité des professions de santé ou en rappelant la primauté des règles sectorielles et le principe de lex specialis qui doit continuer à s'appliquer.